En quelques années, nous avons assisté à une véritable déferlante de travailleurs low cost dans nos pays. Selon les statistiques, ils seraient ne serait ce qu'en France plus de 500000dans un pays je le rappelle qui compte plus de 5millions de chômeurs. Face à cette concurrence déloyale organisée, les entreprises locales n'ont d'autre choix que de disparaître ou d'importer des travailleux low cost Dans ma région, sur le chantier du terminal méthanier de Dunkerque, pas moins de 40 des salariés sont des travailleurs low cost Leur nombre est tel que l'administration chargée de contrôler le travail n'est plus en état de vérifier si ces travailleurs ont un contrat de travail ou s'ils travaillent au noir. Pour tenter de vous exonérer de vos erreurs tragiques, vous cherchez à modifier à la marge ce texte criminel pour la dignité et le bien être des salariés en permettant aux États de renforcer les contrôles.

Car, dans le même temps, vous demandez aux États de supprimer des pans entiers de leur administration pour sauver l'euro.

Il n'y a qu'une solution il faut supprimer ce texte.